Herr Mayer! Sie haben gerade im Zusammenhang mit dem Abschuss des ukrainischen Flugzeugs von Pech gesprochen. Sind Sie bereit, sich bei den zivilen Opfern und diesem Haus für diesen Wortgebrauch zu entschuldigen?